Intussen ontwikkelen zich deze betrekkingen snel verder en daarom pleit ik ook voor een jaarlijks EP verslag over de relaties EU China in reactie op een gelijk verslag van de Hoge Vertegenwoordiger.

Want een strategisch partnerschap en dat is toch het geval tussen de EU en China vraagt om wederzijdse helderheid in de precieze opvattingen en intenties van beide partijen. Onnauwkeurige westerse vertalingen respectievelijk weergaven van Chinese politieke posities kunnen misleidend werken.

Beide voorbeelden onderstrepen de Europese noodzaak Chinese politieke posities nauwkeurig te kennen en onderkennen voor een adequate en eerlijke ontwikkeling in de onderlinge relaties. Dat de EU en China in hun strategisch partnerschap veel voor elkaars burgers kunnen betekenen staat voor mij buiten kijf.

Dat vraagt echter wel van beide partijen een open houding, zowel naar zichzelf gericht als op de partner. Een solide fundament voor deze wederzijdse openheid vormt bovenal een oprechte interesse voor elkaar en het wederzijdse welzijn.